frú forseti það er merkileg mótsögn í gangi varðandi þörfina á þessum umræðum sem eiga að koma til atkvæða tímalengdin hér á eftir

halda umræðunni áfram þó það sé fram á nætur en ég sé ekki ástæðu til að halda vöku minni mjög eftir allar þær ræður sem haldnar hafa verið og fluttar meðal annars af mér og fleirum þannig að ég greiði atkvæði með því